Da una parte i difensori dei diritti umani continuano ad essere perseguitati, sia fisicamente che per mezzo di nuove leggi restrittive e processi farsa, e spesso ci sono gli interessi delle multinazionali a manovrare questi vili attacchi, e dall'altra parte abbiamo o meglio, avevamo la commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala, protagonista di un lavoro cruciale nella lotta alla corruzione e nel rafforzamento dello Stato di diritto. Purtroppo però, dopo aver presentato nuove indagini sui finanziamenti illeciti del partito del governo alla campagna elettorale, la commissione è finita anch'essa sotto attacco ed esautorata.

Per aggiungere al danno la beffa, il Congresso sta approvando una legge che estenderebbe l'amnistia per crimini come il genocidio e la tortura perpetrati durante il conflitto armato. Qualora il Congresso approvasse questa legge, i criminali di guerra tornerebbero immediatamente a seminare violenza in tutto il paese, per non parlare delle rappresaglie. È pertanto nostro compito usare i mezzi in nostro potere per dissuadere il Congresso dall'adottare questo atto di amnistia, fare in modo che la commissione contro l'impunità sia ripristinata e proteggere i difensori dei diritti umani dagli attacchi delle multinazionali.